Het valt mij op dat de auto industrie en de lidstaten redelijk rustig zijn. De vraag is dus of de Commissie het juiste evenwicht heeft bereikt.

Dat evenwicht zullen wij de komende maanden respectievelijk het komende jaar moeten zien in te vullen met als doel emissiereductie.

Die heeft nog weinig aandacht gekregen in de pers, maar dit is een sector met heel veel passagiers en heel veel veiligheidsvraagstukken.